Ich muss meinem Vorredner widersprechen. Die zentrale Botschaft, gerade des Berichts Pieper an die Kommission ist, dass die Europäische Kohäsionspolitik einen eigenen europäischen Mehrwert hat. Sie ist das Instrument, das die Europäische Union im Inneren zusammenhält. Dies ist für die Bürgerinnen und Bürger in allen Regionen sichtbar, vor allen Dingen aber in den besonders benachteiligten Regionen und in den Krisenregionen. Durch die dezentrale Struktur und durch die partizipative Struktur wird die Kohäsionspolitik den entscheidenden Beitrag zu einem ressourceneffizienten CO armen, innovativen und sozialen Europa leisten. Im Gegensatz zur persönlichen Meinung des Berichterstatters bin ich der Meinung, dass die Instrumente der Kohäsionspolitik neben intelligenten Investitionen auch einen Beitrag zum Klimaschutz und einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten müssen. Wir sind deshalb enttäuscht, dass der Berichterstatter alles versucht hat und weiterhin versucht, dass diese beiden Aspekte nicht im Bericht bleiben. An die Kommission Diese beiden Aspekte haben eine deutliche Mehrheit in diesem Haus.

Es ist absurd zu glauben, dass man hier einsparen kann.

Deswegen stimmen wir als Grüne für eine Zwischenkategorie.